W związku z publikacją tabloidu Bild chcę Was poinformować, że we wtorek, w trakcie podróży na sesję Parlamentu Europejskiego, zostałem w sposób niewłaściwy potraktowany przez służby lotniska we Frankfurcie nad Menem. Nie mam wątpliwości, że w ten sposób złamano Protokół nr 7 do Traktatu.